Er hat den schwierigen Europäischen Rat zusammengehalten, hat seinen Beitrag geleistet, dass auch auf diesem schwierigen Level Fortschritte erzielt worden sind. Du hattest darauf verwiesen, dass wir alle für die gemeinsame Idee stehen. Ich glaube, man kann festhalten, dass es hier in diesem Haus leichter ist, diese gemeinsame Idee zu verteidigen als in Deinem Gremium, im Europäischen Rat. Deswegen Danke für Deine Arbeit, auch im Namen der gesamten EVP Fraktion. Der letzte Europäische Rat hat in Sachen Türkei leider Gottes nicht die Entscheidungen gefällt, die wir uns gewünscht haben. Wir haben es mit einem völkerrechtswidrigen Einmarsch in Syrien zu tun. Die Kurden waren unsere Partner im Kampf gegen den islamistischen Terror.

Und deswegen ist es schade, dass der Europäische Rat sich nicht zu weitergehenden Maßnahmen durchringen konnte. Die Liste der Vorgänge in der Türkei ist mittlerweile lang. Wir haben die illegalen Bohrungen in Zypern, wir haben die Einschränkung der Pressefreiheit, die Drohungen mit Flüchtlingen und jetzt eben den völkerrechtswidrigen Einmarsch in Syrien. Deswegen stellen sich schon viele die Frage Wo ist das klare Signal Europas? Wo ist dieses Signal, dass wir das entsprechend verurteilen? Wir sprechen und auch im Rat war das so von Betroffenheit, wir sind betroffen aber das reicht in diesen Zeiten nicht. Möglichkeiten gäbe es genug. Wir als EVP sind der Meinung Solange die Türkei dieses aggressive Verhalten an den Tag legt, müssen wir auch über Konsequenzen, auch über wirtschaftliche Konsequenzen reden. Es kann nicht sein, dass die Türkei dauerhaft von der Zollunion, von dem wirtschaftlichen Zugang zum europäischen Binnenmarkt profitiert und andererseits aggressives Verhalten an den Tag legt. Das Zweite, was uns bewegt, ist natürlich der MFR die Finanzfragen. Der finnische Vorschlag ist schlicht und einfach eine Provokation für das Europäische Parlament.

Und ich möchte schon deutlich machen, dass das Europäische Parlament im MFR am Ende auch eine Rolle zu spielen hat. Der Rat sollte nicht riskieren, dass die Vorschläge für die Zukunft dann am Schluss im Europäischen Parlament scheitern. Deswegen werbe ich dafür, dass die Europäische Union sachgerecht ausgestattet wird. Neue Aufgaben bedeuten auch neue Gelder, die bereitgestellt werden müssen. Und bereits der Haushalt 2020, der in wenigen Tagen auf dem Tisch liegen wird, ist dafür ein Vorspiel. Es kann nicht sein, dass wir gerade bei Zukunft, bei Forschung, bei Jugend, bei Erasmus kürzen. Wir als EVP Fraktion werden das nicht mittragen. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir den historischen Fehler des Rates von letzter Woche Nordmazedonien und Albanien wird die Beitrittsperspektive versagt.

Vor dieser Frage stehen wir. Insofern gab es letzte Woche ein schweres Versagen des Europäischen Rates in dieser historischen Frage. Wir haben den Ländern viel abverlangt Nordmazedonien musste sogar den Namen des Landes ändern, um eine Beitrittsperspektive zu bekommen. Sie haben sich bemüht, sie haben sich angestrengt, und jetzt wird ihnen die Tür zugeschlagen. Es ist ein schwerer Glaubwürdigkeitsverlust, den wir erleben und den die Staats und Regierungschefs zu verantworten haben.

Jetzt wird diskutiert, ob wir zukünftig Erweiterungsprozesse anders managen. Das hört man vor allem aus Paris.

haben. Ich werbe dafür, dass wir es gemeinsam als Parteien schaffen, diesen Ländern eine Perspektive